Herr Präsident und Herr Kommissar!

Da geht es um Kommunalwahlgesetze, die in einer Art und Weise manipuliert werden, dass die politische Pluralität nicht mehr gewährleistet ist.

Ich bin wirklich sehr besorgt und glaube, dass die verbalen Äußerungen Richtung Europa, die von der jetzigen Regierung dort kommen, wirklich nur Worte sind und nicht der Realität entsprechen.